Señora presidenta, Maldivas es uno de los destinos turísticos más atractivos y exclusivos del mundo y también es un punto geoestratégico clave en las rutas comerciales de la región. Pero la realidad para sus habitantes es muy distinta al paraíso que se nos vende. El país se enfrenta a una crisis política que estalló en febrero al decretarse el estado de emergencia después de que el poder judicial ordenara la libertad de varios miembros de la oposición. El estado de emergencia suspendió las garantías constitucionales y los mecanismos de control y separación de poderes una situación que agrava el clima de represión contra la libertad de expresión y reunión y la persecución y ataques a opositores políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil, así como a defensores de los derechos humanos. La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Maldivas y, por tanto, tenemos los medios para actuar. Pedimos que esta Unión Europea no prime sus intereses comerciales y geoestratégicos frente a los intereses de las clases populares de Maldivas y actúe. Señorías, que actúe.